Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi candido alla presidenza del Parlamento e lo faccio perché credo che l'Europa sarà più forte solo con un Parlamento in grado di giocare un ruolo più importante. Abbiamo di fronte delle sfide decisive, che nel prossimo futuro ci metteranno a dura prova, minacciando anche l'idea stessa di Unione europea, sfide che potremmo affrontare solo se resteremo uniti, se riusciremo, nel rispetto delle nostre diversità, ad esercitare al meglio la nostra funzione legislativa di bilancio, di controllo e di indirizzo politico. Io voglio essere il rappresentante, con voi, delle nostre differenze e della nostra capacità di decidere, per affermare la centralità del Parlamento, la sua autonomia e il valore della democrazia che esso rappresenta. Dobbiamo essere tutti, comunque la pensiamo, impegnati nel costruire davvero la casa della democrazia europea e questo Parlamento deve essere la casa della democrazia europea.

Non li possiamo deludere e questo Parlamento e questa legislatura devono interpretare e guidare il cambiamento possibile e necessario per rendere l'Europa più forte e moderna.

Ed è qui che servirà tutta la nostra ambizione e tutto il nostro coraggio per affrontare le grandi sfide del cambiamento climatico, della giustizia sociale, del governo delle politiche migratorie, della crescita, del lavoro e di condizioni di pari opportunità e di diritti per tutti. Se vorrete darmi la vostra fiducia da Presidente, ci batteremo insieme per un Parlamento moderno, più trasparente, ecosostenibile e accessibile ai cittadini. Mi impegnerò con tutte le mie energie perché il Parlamento sia rispettato sì rispettato da Stati e istituzioni. Voi, cari colleghi, siete qui perché rappresentate la speranza anche la rabbia dei nostri cittadini, ma certamente le emozioni, i sentimenti dei popoli europei e io sarò sempre a vostra disposizione vi ascolterò, collaborerò con voi con grande attenzione, perché questo significa ascoltare in ogni momento il respiro e la volontà delle donne, degli uomini e dei nostri giovani che hanno delle straordinarie opportunità in questa Europa.

Sarò garante di un confronto aperto, diretto e plurale, ma sempre nel pieno rispetto delle opinioni di tutti voi e, naturalmente, delle prerogative del Parlamento, perché è in quest'Aula si è in quest'Aula e spesso non ce ne rendiamo conto che si protegge la nostra indipendenza. Niente è possibile senza gli uomini, niente dura senza le istituzioni.